Perdita di vite umane ancora il bilancio non è probabilmente completo case distrutte e migliaia di persone evacuate. Chi vive in quelle zone ancora si trova a combattere con le drammatiche conseguenze di questo disastro naturale che li ha colpiti. La protezione civile ha raddoppiato gli sforzi, ha parlato di una alluvione forse senza precedenti. Allora è bene che noi ricordiamo, come ha fatto il Commissario, che la solidarietà è proprio al cuore del progetto dell'Unione europea, ma questa solidarietà deve essere veloce, deve camminare veloce e arrivare velocemente alle popolazioni. Noi dobbiamo dare un forte segnale e aiutare questa popolazione così gravemente ferita. È necessario che si mobiliti questo Fondo. Io credo che il collega Kefalogiannis abbia fatto delle proposte molto chiare, molto condivisibili, come anche il Commissario, che ringrazio per le sue parole. Non possiamo essere bloccati dalla burocrazia, ma facciamolo veramente diventare un nostro primario obiettivo. Non è questione di dare colpe. Ci sono i cambiamenti climatici, le cose sono cambiate, noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri territori, dobbiamo dotarci di altri strumenti, dobbiamo permettere maggiori investimenti. La resilienza dei nostri territori deve essere un obiettivo principale e fondamentale.